Chers collègues, la lutte contre la violence à l'égard des femmes est un but commun au Parlement européen et au Conseil. Nos deux institutions travaillent sur ce sujet, vous le savez, depuis plusieurs années et dans de nombreux contextes différents.

Dans cette résolution, vous avez invité la Commission à soumettre une proposition de politique communautaire ciblée et plus cohérente, et demandé instamment aux États membres de créer un système cohérent pour la collecte des données. Comme l'a rappelé l'honorable parlementaire, en mars dernier, le Conseil a appelé la Commission à concevoir une stratégie européenne pour prévenir et pour combattre, la violence à l'égard des femmes. L'une des priorités identifiée par le Conseil à cet égard est de préparer la création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes, en s'appuyant sur les structures existantes. La Commission élabore, en ce moment, une nouvelle stratégie sur la violence à l'égard des femmes, qui portera également sur la création de cet observatoire, mais dont on ignore encore pour l'instant vous l'aurez compris le contenu. Nous espérons recevoir cette stratégie dans le courant de l'année prochaine. Il est donc très probable qu'une proposition distincte sera, par la suite, nécessaire pour la création de cet observatoire. Le Conseil ne peut, bien évidemment, intervenir en tant que législateur que sur la base d'une proposition, vous le savez, de la Commission. Une telle proposition sera examinée, comme il se doit, par le Conseil, agissant en qualité de colégislateur avec le Parlement européen. À l'évidence, il est à ce stade un peu prématuré d'émettre des hypothèses quant à la définition possible des objectifs d'un futur observatoire de la violence envers les femmes et, surtout, quant à la date de son entrée en fonction.